Aber ich hätte dem Generalsekretär gerne gemeinsam mit einem anderen Mitglied dieses Hauses gratuliert, und weil das ein so außergewöhnliches Mitglied ist, hatte ich mir vorbehalten, zu warten, bis er auch im Saal ist, was jetzt der Fall ist. Denn unser ehemaliger Präsident Jerzy Buzek feiert heute seinen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Herr Präsident! Jerzy, ich wollte dir eigentlich gemeinsam mit dem Generalsekretär gratulieren, weil ich das